Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kollegen!

Wir haben uns für den Ausstieg aus dem bisherigen kostenintensiven und marktverzerrenden Milchquotensystem entschieden und die Erkenntnisse der für Milch analysiert. Das nun so ausgehandelte Milchpaket ist ein wichtiger erster Schritt hin zu einem markt und wettbewerborientierten Milchsektor. Es wird die Bildung von Branchenverbänden gefördert, die für ihre Mitglieder Verträge aushandeln dürfen. Die Verhandlungsmacht der Milcherzeuger wird gestärkt Sie werden künftig auf Augenhöhe verhandeln können, wenn sie wollen. Gut ist auch, dass wir dabei nicht über das Ziel hinausschießen.

Hierdurch wird gewährleistet, dass kein neues Ungleichgewicht entsteht und die notwendige Marktfreiheit erhalten bleibt. Da es keine generelle Vertragspflicht gibt, bleibt die unternehmerische Entscheidungsfreiheit des einzelnen Landwirts gewährleistet. Dies ist ein wichtiges Element für einen funktionierenden Markt.